Dat geldt zeker in de landbouw. Als we het gemeenschappelijk landbouwbeleid willen sturen, dan hebben we accurate gegevens nodig. Hoe anders kunnen we exact weten hoe het gesteld is met onze landelijke gebieden en wat de impact is van onder meer de klimaatsverandering maar ook van het veranderde sociale klimaat op het platteland?

Een van de duidelijke trends is uiteraard de snelle daling van het aantal landbouwers, dat baart me echt zorgen. In het nieuwe GLB moeten we maatregelen nemen om hier een ondersteunende oplossing voor te vinden.

Het moderniseren van de gegevensverzameling waarin deze wetgeving voorziet, is dan ook broodnodig wat mij betreft. Om af te sluiten wil ik nog één ding benadrukken. Bij het meten van verschillende plattelandsindicatoren heeft men recent gemerkt dat de internetverbindingen van plattelandsgemeenten niet altijd optimaal zijn. Toch is de aanwezigheid van hoogwaardig en vlot internet absoluut nodig, niet alleen om de mensen een sociaal digitaal leven toe te staan, maar ook om bijvoorbeeld aan precisielandbouw te kunnen doen. Ik hoop hier in de nabije toekomst echt verbeteringen te zien.